Madame la Présidente, des millions d'enfants en Europe sont atteints de maladies rares, des enfants qui ne peuvent pas ou ont des difficultés à se déplacer à voir, à respirer, à comprendre ou dont le système immunitaire est fragilisé.

Alors qu'on ne peut pas juste décliner les résultats des adultes sur les enfants, je demande donc à la Commission d'entendre la voix de ces jeunes patients et de garantir une meilleure information, une meilleure coordination, des échanges plus efficaces et une prise en charge globale de ces enfants et de leurs familles, ainsi qu'un soutien à la recherche axée spécifiquement sur